Voorzitter, we stemmen morgen over de aanpassing van de zogeheten EETS-richtlijn. Ik ben heel erg blij dat het gelukt is om dit onderdeel van het eerste mobiliteitspakket wél naar de eindstreep te krijgen. Hopelijk volgen de andere onderdelen snel, want het Europese wegvervoer snakt immers naar duidelijke regels. We zetten met de EETS-richtlijn een belangrijke stap om de verschillende elektronische tolheffingssystemen beter op elkaar af te stemmen. Voor EETS-aanbieders wordt de markt om diensten aan te bieden interessanter. Hierdoor kunnen we met minder administratieve rompslomp met de auto of vrachtwagen door alle Europese landen rijden, met uiteindelijk één EETS-aanbieder, met één tolkastje en één factuur. Landen worden niet verplicht tol te gaan heffen. Maar als ze het dan uiteindelijk doen, wordt de betaling en de handhaving over de grens eenvoudiger. Van belang is ook dat de automatische nummerplaatherkenning in de nieuwe regelgeving wordt opgenomen als mogelijke technologie bij de tolheffing. Deze techniek is betrouwbaar en wordt al volop in Europa toegepast. Daarnaast is het van belang dat wanbetalers van tol niet de dans ontspringen door het bestaan van administratieve grenzen in Europa. We vergemakkelijken de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie bij wanbetaling met waarborgen voor de privacy. Tot slot, voorzitter, is de wijziging van de EETS-richtlijn belangrijk om in de toekomst betaling naar gebruik en vervuiling in het wegvervoer te kunnen invoeren. Daarmee zetten we het Europees wegvervoer echt op de goede en duurzame weg.